Negocierile acestor două rapoarte au fost marcate de încercările Consiliului de a limita scopul și obiectivele acestora, precum și de presiunea transportatorilor care se confruntă cu efectele crizei economice.

Transportatorii trebuie să facă eforturile necesare asigurării unui transport european coordonat atât între statele membre, cât și între modurile de transport.